Danke, Herr Kommissar, für Ihre einführenden Worte und für die Umsicht, mit der Sie diese Worte gewählt haben.

Wir wissen, dass endokrin wirksame Substanzen von der Öffentlichkeit als besonders bedrohlich wahrgenommen werden, eben weil wir nicht wissen, was dahintersteckt. Die Nachrichten über schädigende Stoffe in Plastik, in unseren Lebensmitteln, im Wasser oder in Haushaltschemikalien verunsichern uns. Studien zeigen eine Zunahme an reproduktionsbezogenen Krankheiten, an Diabetes, Krebs und an neurologischen Entwicklungsstörungen. Erschwerend dabei ist, dass die Wissenschaft bis heute noch nicht genau weiß, wie unser hormonelles System funktioniert und welche Rolle beispielsweise Wechselwirkungen und Niedrigdosiseffekte spielen. Im Europäischen Parlament haben wir die endokrin wirksamen Substanzen seit langem im Blick.

Im nun vorliegenden Initiativbericht zum Schutz der Gesundheit vor endokrinen Disruptoren haben wir uns auf einen guten Kompromiss geeinigt, der den vorsorgenden Ansatz bei der Bewertung sicherstellt.

Theoretisch können wir am grünen Tisch immer mehr Studien fordern, um jede Gefahr auszuschließen. Ich appelliere nun an die Kommission, ein gutes und verantwortungsvolles Bewertungskonzept zu erarbeiten. Der Hersteller muss die Möglichkeit haben, nachzuweisen, dass er einen Grenzwert festsetzen kann. Neben jeder Gefahrenanalyse müssen auch die Risikoanalyse und das Risikomanagement berücksichtigt werden, denn nicht alle hormonwirksamen Substanzen sind im gleichen Umfang kritisch. Wir fordern außerdem, dass auch sozioökonomische Aspekte in die Bewertung einfließen. Es muss auch immer abgewogen werden, was man denn nun verliert, wenn man etwas verbietet, und was die Konsequenzen daraus sind.